Tworzenie zachęt dla biznesu, aby był odpowiedzialny społecznie, jest niezwykle

Przedsiębiorstwa, a szczególnie te większe, stanowią często integralną część danego obszaru geograficznego i stają się jednym z istotnych źródeł zatrudnienia i dochodu. Na szczęście coraz częściej przedsiębiorstwa tworzą rozmaite programy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Mam tego przykłady również w moim regionie. Jestem jednak przekonana, że tworzenie programu w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu powinno wynikać z woli danego przedsiębiorstwa.

Powinniśmy raczej skupiać się na zachętach dla przedsiębiorców, które mogą przyjmować różną formę na przykład zachęt podatkowych, a także wizerunkowych. Należy zwiększyć świadomość konsumentów i przekonywać ich, że warto kupować produkty czy korzystać z usług przedsiębiorstw promujących dobre warunki zatrudnienia, ochronę środowiska czy wspierających lokalną społeczność. Zaskoczyła mnie propozycja, by w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadzić zakaz relokacji firm z jednego kraju do innego. Decyzja o modelu biznesowym oraz o miejscu działalności należy do firm. Jest to podstawowa, zagwarantowana traktatami wolność w ramach Unii Europejskiej. Uważam, że powinniśmy więcej uwagi poświęcić instrumentom, dzięki którym jesteśmy w stanie niwelować skutki relokacji i zapewnić pracownikom przekwalifikowanie lub inne atrakcyjne zatrudnienie. Europa ma instrumenty do wykorzystania w tym celu. Jednym z nich jest fundusz społeczny. Jego efektywne wykorzystanie może zapewnić równowagę między ochroną pracowników i swobodą zarządzania firmą.